Cerchiamo di fare una breve ricapitolazione di cosa stiamo cercando di compiere in questi mesi. Abbiamo fatto la riforma dell'SPG per concentrarci sui paesi più poveri. Il regolamento per l'accesso al mercato, di cui abbiamo modificato la data come Parlamento, per dare un po' più di tempo ai paesi beneficiari, il monitoraggio dell'APE, a pieno titolo con il Cariforum e alcuni APE interinali, adesso anche questo accordo con il Camerun. È un cammino oggettivamente lento, tenendo conto che i negoziati sono cominciati nel 2002 e che siamo sempre in un regime di APE interinali, tra l'altro lo vorrei capire anche dal Commissario se ci può dare qualche notizia sui tempi di ratifica da parte del Camerun. Comunque le cose si muovono, ma nel frattempo io credo che sia meglio investire in quella che dovrebbe essere un'autentica persuasione, un'intima convinzione da parte di entrambe le parti, Europa e paesi ACP che questo cammino avviato, non è che è avviato e che va avanti con i suoi tempi strascicati perché ormai abbiamo deciso che questa è la strada da percorrere, ma perché questo è ciò che è giusto fare nel XXI secolo per ridefinire le nostre relazioni. Voglio dire la stampa locale, Business in Cameroon ad esempio, è scettica, le organizzazioni non governative sono ostili, la comunità degli imprenditori locali è favorevole o negativa a seconda di con chi si parli, i parlamentari nazionali sono spesso tagliati fuori dal processo

tutto questo credo che non ci aiuta e abbiamo bisogno quindi, credo, di un'iniziativa in termini di pubbliche relazioni, seminari con la stampa, seminari con le organizzazioni non governative, seminari e incontri con le categorie di beneficiari, coloro che potrebbero appunto essere i maggiori beneficiari. Devo dire che come parlamentare della commissione per il commercio internazionale, ho chiesto proprio alla mia commissione, di organizzare un incontro con la stampa che si occupa di Africa su Bruxelles, proprio per confrontarsi su quelle che sono, a nostro modo di vedere, le opportunità degli APE. Credo poi che sia importante insistere con i paesi beneficiari su quelle che devono essere le misure di applicazione interna quindi che vanno al di là di ciò che poi è stabilito negli APE per quanto riguarda il cercare di fare in modo che tutti possano beneficiare di questi accordi, quindi misure contro la corruzione e soprattutto la creazione di un sistema fiscale che faccia sì che i proventi e i benefici di questo accordo possano essere distribuiti sul territorio.